Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Ja, auch wir Grünen sind der Meinung, dass in Zeiten knapper Haushaltsmittel und der Notwendigkeit der Austeritätspolitik darauf geantwortet werden muss, weil wir in den Mitgliedstaaten Schulden abbauen müssen, auf europäischer Ebene allerdings nicht, weil wir ja zum Glück gar keine Schulden machen dürfen. Aber die politische Klugheit liegt ja gerade darin, nicht nur Schulden abzubauen, sondern die Balance zu finden, damit man auch in wirkliche Zukunftsprojekte investieren kann, um die eigene Ökonomie nicht weiter zu gefährden. Es muss auch für den europäischen Haushalt 2012 die Leitlinie sein, genau diese Balance zu finden. Außerdem sind wir mit dem europäischen Haushalt in den letzten Jahren Verpflichtungen aus den Strukturfonds eingegangen, die auch im nächsten Jahr und in den kommenden Jahren finanziert werden müssen. Ich finde den Ansatz von Frau Balzani, die Schwerpunkte aus der EU 2020 Strategie nämlich wohin die europäische Reise gehen soll sehr ernst zu nehmen.

Daran müssen wir festhalten, das dürfen wir nicht gefährden. Ich finde auch richtig, wie mit dem Instrument des Europäischen Semesters jetzt vorgegeben wird, dass die Mitgliedstaaten und der europäische Haushalt also 28 Haushalte zusammengenommen für die Ziele der EU 2020 Strategie eintreten müssen.

Wenn wir uns den hoffentlich demokratischen Wandel in den arabischen Ländern ansehen, haben wir als Europäer doch ein Interesse daran, dort die Zivilgesellschaft, demokratische Strukturen, den Wandel hin zu parlamentarischen Demokratien zu unterstützen und dafür brauchen wir flexible Mittel, um aus wohlverstandenem Eigeninteresse Demokratie in der Welt zu fördern.

Ja, wir Grünen sind der Meinung, beim Kernfusionsreaktor ITER können wir sparen.

Warum wollen wir jetzt so viel Geld in die Hand nehmen, um dieses Projekt anzufangen, anstatt die Mittel für Euratom umzuwidmen für einen Ausstieg aus der Atomenergie und einen schnelleren Einstieg in erneuerbare Energiequellen?